Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Danes bo državni zbor predvidoma imenoval dva nova ministra, in sicer za okolje in prostor ter zdravstvo. Težka resorja, ki sta vidno znova deležna apetita lobijev. V poslanski skupini Nove Slovenije menimo, da je kandidat za ministra za okolje in prostor Simon Zajc na pristojnem odboru opravil kvalitetno predstavitev. Kot bivši državni sekretar in desna roka nekdanjega ministra Jureta Lebna situacijo na terenu in pa na resorju dobro pozna. In to mu bo nedvomno v pomoč, saj je situacija na Ministrstvu za okolje in prostor vse prej kot rožnata in to vsak dan na svoji koži občutijo navadni prebivalci, ki želijo pridobiti gradbeno dovoljenje ali bog ne daj kakšno projektno soglasje s strani številnih agencij ali direkcij v okviru ministrstva. Nedopustno je, da povprečni postopki za pridobitev dovoljenj v naši državi trajajo bistveno dlje kot sama gradnja. Seveda pa imamo tudi neslavne izjeme: Plečnikov stadion, ko že od leta dva tisoč deset čaka na okoljevarstveno dovoljenje ARSA in posledično gradbeno dovoljenje. Kako je možno, da presoja odločanje o tem, ali ima nekdo pravico graditi ali ne traja tako dolgo? Stadion bo zgrajen v dveh letih, na dovoljenje pa bo čakal najmanj šestkrat toliko časa. Kandidat za ministra Simon Zajc je je na parlamentarnem odboru odprl številna žgoča področja. Z nekaterimi njegovimi stališči in pogledi se lahko strinjamo, z drugimi pač ne. Nova Slovenija je mnenja, da je za razvoj te države ključno, da se ljudem in podjetjem, ki ustvarjajo, mora omogočiti pogoje za njihovo rast in razvoj. Višanje produktivnosti je ključno za izplačilo višjih plač, boljših pokojnin in invalidskih pokojnin za kvalitetno zdravstvo. Zato smo do razmer na Ministrstvu za okolje in prostor zelo kritični, saj je to ministrstvo eno izmed največjih cokel razvoja te države in predstavlja pojem birokracije in neskončnih upravnih postopkov. Rezultat pa so številno izgubljene in investicijske priložnosti in množica ljudi, ki čaka, da dobi dovoljenje za gradnjo svoje hiše, gospodarskega poslopja, širitev kmetije. Vsekakor podpiramo usmeritev ministrstva po varovanju okolja in prehod države, v ogljično nevtralno družbo in obljubljeno prepoved uporabe plastičnih vrečk do konca leta dva tisoč dvajset. Prihodnost bo zelena ali pa je ne bo. V Novi Sloveniji želimo, da ozelenimo tudi gospodarstvo in da spodbudimo gospodarske inovacije, ki so edini način, da preprečimo globalno segrevanje in ohranimo naš planet. Elon Musk je za ohranitev tega planeta s svojimi inovacijami naredil več kot vsi protestniki skupaj. V Novi Sloveniji zaupamo v zeleno prihodnost in v vrednost okoljskih inovacij, v vrednost čistega okolja za turistični razvoj in kvaliteto bivanja. Zato smo edini, ki smo ves čas nasprotovali investiciji v TEŠ šest. In tukaj smo potem na krutih dejstvih: če gremo v ogljično nevtralno in zeleno družbo, kdaj bo država zaprla TEŠ šest? Bomo to storili še pred koncem ekonomske dobe obratovanja in koliko bo to dodatno stalo davkoplačevalce? Ali ali drugačno vprašanje: bomo prej zaprli TEŠ šest ali odgovorne za ta največji finančni fiasko v državi? Podpiramo tudi usmeritve ministra za zagotovitev več sredstev za poplavno varnost. Preventiva je mnogo boljša in cenejša kot kurativa. S tega mesta želim pohvaliti pripravljenost kandidata za ministra, da pride na teren, da ga zanima situacija na terenu in da čuti probleme malih ljudi. Ostro pa nasprotujemo slišanemu na odboru, in sicer namere ministrstva, da se ustanovi novo javno agencijo ali službo, ki bo posredovala pri oddaji nepremičnin v najem. In razlog za takšno neumnost: ljudje se ne odločajo, da bi svoje nepremičnine oddali v najem, ker se pojavi problem, če želijo iz stanovanja vreči ven najemnike, ki ne plačujejo najemnine. In namesto da bi država spremenila regulativo in ustrezno uredila sodišča, se umne filozofske glave iz nadkoalicijske Levice spomnijo, da potrebujejo kar novo agencijo, ki bo rešila ta problem. Ali na MOP-u nimamo dovolj neučinkovitih agencij? Bomo vsem agencijam v bok postavili še eno? Tukaj vidimo, zakaj je bilo potrebno v ZIPRS-u dvigniti najvišji dopustni procent povišanja zaposlitev v sektorju država na en procent. Seveda ni šlo samo za upravo, za probacijo, gre se za to, da še dodatno poveča že tako glomazno in neučinkovito državno upravo. Poudarjamo, promet z nepremičninami mora ostati predmet proste gospodarske pobude, trga, seveda pa mora država ustvariti ustrezen regulativni sistem in dopolniti zakonodajo. Naloga vladne koalicije, v katero skladno s podpisanim sporazumom sodi tudi Levica, je, da zagotavlja glasove za izvolitev ministrov. Novemu ministru pri delu želimo veliko uspehov in predvsem veliko volje in trde kože, da se bo znal zoperstaviti različnim lobijem, ki so bili za bivšega ministra očitno usodni. V poslanski skupini Nove Slovenije menimo, da je kandidat za ministra za zdravje Aleš Šebeder na pristojnem odboru podal konkretno analizo zdravstvenega sistema, vendar smo nekoliko razočarani, da je predstavil premalo rešitev. Od sedemnajstega ministra za zdravje predvsem pričakujemo konkretne rešitve vsaj za naslednje zatečeno in alarmantno stanje: kako razbremeniti družinske zdravnike in narediti ta poklic privlačen; kako administrativno razbremeniti zdravnike in medicinske sestre; kakšen model zavarovanja za dolgotrajno oskrbo podpira; kakšen je njegov odnos do konkurenčnosti v zdravstvu; kako zagotoviti enakomerno dostopnost do zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev za vse prebivalce Slovenije; kako spremeniti ustroj največje zdravstvene zavarovalnice pri nas. V Novi Sloveniji si ne delamo utvar, da bo novi minister lahko sam zagrizel v tako nujno potrebne spremembe, ampak pričakujemo podporo predsednika vlade pri njegovem delu, saj je zdravstveni sistem potrebno očistiti pijavk, ki sesajo javni denar; včasih se lahko samo čudimo, da še deluje. Sicer pa v Novi Sloveniji menimo, da je naloga koalicije, kamor sodi tudi Levica, da obema kandidatoma zagotovi glasove, zato ne morete računati na to, da bo to storila Nova Slovenija. Novima ministroma v Novi Sloveniji želimo, če parafraziramo LMŠ, čim manj vešč, ki se bodo zbirale okoli svetilke, to je to je obeh ministrstev, ki jih bosta vodila.